Permanecen las amenazas y los desafíos por ejemplo, Estados fallidos, terrorismo, proliferación de armas, crisis humanitarias. Las tensiones y los conflictos no faltarán en nuestro mundo es un mundo globalizado y cambiante, y la dimensión de estos problemas exige, como en otros ámbitos, una actuación conjunta de la Unión. Unidos somos más fuertes que por separado. Y, además, muchos problemas de seguridad y defensa surgen en un entorno cercano —estoy pensando en Libia, en Mali o en Siria—, en fin, en nuestra vecindad. Por otra parte, el cambio en la política militar del Presidente Obama, sintetizado en la doctrina del living from behind y en el giro hacia Asia Pacífico, hace más necesario que nunca avanzar en la política europea de defensa. Este avance necesita voluntad política, y también medios económicos y materiales. Hasta ahora lo conseguido es insuficiente y, aunque algunos instrumentos institucionales ya están recogidos en el Tratado de Lisboa, falta su desarrollo. La crisis económica y las necesidades de consolidación fiscal no facilitan ahora una profundización de la política de defensa, pero la realidad nos obliga a ello. Espero que el próximo Consejo Europeo del mes de diciembre sea un hito destacado en este proceso de profundización. La mayor eficacia de nuestras misiones civiles y militares en el exterior, la respuesta rápida, la mejora de nuestras capacidades, el refuerzo de la industria de defensa —como ha señalado el Vicepresidente Tajani— o la estrategia de seguridad marítima son algunos de los importantes temas que tienen que estar en la agenda del próximo Consejo Europeo.